Io credo che ci siano molte differenze tra gli Stati membri, però non ritengo che le riforme che vengono spinte dalla Commissione europea, che sono volte molto spesso nei paesi periferici alla svalutazione salariale, siano un modo giusto per risolvere gli squilibri interni all'eurozona.

Abbiamo un livello di sotto occupazione veramente scandaloso, soprattutto in paesi come l'Italia dove sono state applicate le riforme del mondo del lavoro. Nel momento in cui ci sarà una marcia indietro sulle politiche monetarie vedremo i soliti squilibri dell'area euro venire fuori, quindi sarebbe opportuno mettere fine a questi squilibri con misure concrete nei confronti dell'area valutaria per renderla ottimale, cosa però molto difficile.